Herr Präsident! Der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Betrug kommt große Bedeutung zu, wenn man bedenkt, dass sich Steuerbetrug auf 1 Billion Euro in den Haushalten der Mitgliedstaaten der EU beläuft. Das ist Geld, das im öffentlichen Sektor in Wachstum und Beschäftigung investiert werden kann und muss, um so einen aktiven weiteren Schritt auf dem Weg aus der Krise zu tun. Größere Transparenz der Mitgliedstaaten und vor allem eine verstärkte Zusammenarbeit unter Berücksichtigung von Artikel 65 des AEUV sind gefordert.